Ces chiffres font frémir et, pourtant, ces jeunes ne ménagent pas leurs efforts pour témoigner de la conscience de leurs responsabilités et acquérir leur indépendance. Une telle résolution est, donc, tout à fait légitime, parce qu'elle vise à offrir aux jeunes, au chômage depuis plus de quatre mois, la possibilité de se voir proposer un travail, une formation ou bien un apprentissage il est fondamental de réfléchir à des stratégies européennes en la matière.

Il me semble qu'il ne pose pas le problème dans sa globalité. Le chômage et la précarité sont, en partie seulement, liés à des problèmes d'adéquation de l'offre et de la demande, en matière d'offre d'emplois, et une meilleure politique d'orientation des jeunes, une offre de formations plus professionnalisantes résoudront, en partie seulement, les problèmes posés. La réponse que l'Union européenne doit, donc, apporter au problème de l'emploi des jeunes est double. D'une part, il convient de définir des règles claires, pour encadrer le recours aux contrats précaires, et éviter qu'ils ne se substituent à des emplois stables, là où les besoins en main d'œuvre sont réels.